C'est l'occasion de rappeler que l'Europe, ce n'est pas seulement une affaire économique et financière, c'est avant tout une affaire de solidarité, et la vague de froid qui affecte nos populations nous donne une occasion de le démontrer.

Que les stocks de nourriture mis à la disposition des programmes européens d'aide alimentaire sont au plus bas, et nous avons demandé ici de l'aide pour les ONG qui s'en occupent. Que certains pays de l'Union ont pris en otage ces programmes et ne les ont reconduits que jusqu'en 2013, prétextant un problème de base juridique. On constate aussi que trop peu est fait pour répondre au véritable scandale du gâchis alimentaire.

Il est temps de réagir en adoptant nos réseaux de solidarité. Je sais, pour avoir été maire d'un village pendant de longues années, que c'est à ce niveau là que les choses se jouent en premier et je salue les réseaux d'aide spontanée qui se sont développés ces dernières semaines.

Il faut réagir aussi en prolongeant le programme européen d'aide alimentaire.

On les connaît et il faut se préparer.